Sin embargo, el contingente de extinción era prácticamente el mismo. En Galicia, dos tercios del presupuesto se destinan a la prevención de incendios y un tercio al combate.

Además, este presupuesto se ha aumentado casi en un 20 en el año 2012, y se ha perfeccionado la coordinación con las comunidades autónomas y la política forestal. No es un problema de este Gobierno, como acaba de decir el señor Blanco —que ya se ha ido—.

No es ese el caso. En este caso, sin embargo, no se ha tratado de incendios forestales, sino que han sido auténticos incendios criminales. La sequía, el viento y la alta temperatura pueden explicar la propagación de un incendio, pero no explican su inicio. Lo que no se explica es que, concurriendo todas estas condiciones meteorológicas, se iniciaran tal cantidad de incendios simultáneamente, a la caída de la tarde y en zonas periurbanas y espacios naturales esto solo puede ser intencionado. Quiero acabar reiterando que en España estamos bien preparados para luchar contra los incendios, y la propia Comisión Europea lo reconoce. Ahora bien, luchar contra este tipo de crímenes medioambientales, que ocasiona tragedias humanas, es otra cosa bien distinta.